virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða meðflutningsmenn þessa máls eru háttvirtir þingmenn ásbjörn óttarsson og gunnar bragi sveinsson tilgangur þessa frumvarps er að taka upp nýja aðferð við að reikna út hvers konar jöfnunarbætur ívilnanir og uppbætur sem fyrir finnast í fiskveiðistjórnarkerfinu og taka til hluta eins og framlaga til línuívilnunar vegna skel og rækjubáta vegna byggðakvóta og nú síðast vegna þeirra strandveiða sem ætlunin er að lögfesta með varanlegum hætti samkvæmt frumvarpi sem ríkisstjórnin hefur lagt fram við vitum að það hefur um langt skeið tíðkast að nýta hluta aflaheimilda til ýmiss konar jöfnunaraðgerða ívilnana og uppbóta þetta hefur að sönnu verið nokkuð umdeilt en það á rætur sínar að rekja til lagasetningar sem allir þingflokkar hafa komið að með einhverjum hætti í þessu frumvarpi er þess freistað að leggja fram tillögu um sanngjarnara fyrirkomulag þessara tilfærslna með því að miða útreikning á þeim út frá grundvelli heildarþorskígilda en ekki á grundvelli úthlutana í þeim fjórum fisktegundum eins og nú er miðað við á grundvelli núgildandi tíundu grein laga um stjórn fiskveiða er aflaheimildum úthlutað til byggða og jöfnunaraðgerða í fyrsta lagi er þessum heimildum ætlað að mæta áföllum sem fyrirsjáanleg eru vegna verulegra breytinga á aflamarki einstakra tegunda í annan stað til stuðnings byggðarlögum í samráði við byggðastofnun þannig að hluti fari til minni byggðarlaga sem lent hafa í vanda vegna samdráttar í sjávarútvegi og háð eru veiðum eða vinnslu á botnfiski annar hluti fari síðan til byggðarlaga sem hafa orðið fyrir óvæntri skerðingu á heildaraflaheimildum fiskiskipa sem hafa verið gerð út og landað afla í viðkomandi byggðarlögum og sem hefur haft veruleg áhrif á atvinnuástand í byggðarlögunum heimilt er að ráðstafa aflaheimildum samkvæmt þessum lið til allt að þriggja ára í senn hugsunin á bak við það er það að reyna að gera það með þeim hætti að þeir aðilar sem fá byggðakvóta geti með einhverjum fyrirsjáanleika byggt upp sína atvinnustarfsemi við þekkjum mörg dæmi um það að menn hafa fengið byggðakvóta til eins árs en ekki vitað hvað bíður þeirra á næsta ári hugsunin á bak við þessari tilteknu breytingu sem fól það í sér að það var hægt að úthluta þessum aflaheimildum til allt að þriggja ára í senn var einfaldlega tilgangurinn var sá að reyna að gera það þannig að menn gætu fjárfest í frekari aflaheimildum og þannig komið löppunum undir atvinnureksturinn þannig að það væri varanlegt og menn gætu staðið jafn keikir eftir án þess að hafa byggðakvóta til viðbótar við þetta er í elleftu grein laganna gert ráð fyrir að tilgreindur hluti þorskveiðiheimilda þrjú þúsund þrjú hundruð sjötíu og fimm tonn af óslægðum þorski fari til þess að standa undir línuívilnun og síðan getur ráðherra ákveðið hámark í heildarmagn steinbíts og ýsu til línuívilnunarinnar það er kannski ástæða til þess að minna á það eða undirstrika það að hér er um það að ræða að lögin tiltaka hversu mikið magn í þorski getur farið í línuívilnun þannig að sú breyting sem við vorum eða þingið var að samþykkja í gær um línuívilnun felur ekki í sér í rauninni meiri aflaheimildir til línuívilnunar báta hvað þorskinn áhrærir það var einn hluti af þeirri blekkingu sem hæstvirt ríkisstjórn beitti í sambandi við það frumvarp sem nú er orðið að lögum að segja sem svo að þessi línuívilnunarhækkun á hlutfalli væri að valda því að línuívilnun mundi aukast til hagsbóta fyrir minni byggðarlög það er einfaldlega ekki rétt það er eingöngu verið að opna á heimildir til fleiri og þetta mun valda síðan vandræðum þegar fram í sækir þegar kvótarnir fara að aukast að nýju þá liggur fyrir alþingi frumvarp sem ætlað er að festa í sessi svonefndar strandveiðar þar er gert ráð fyrir að lögfesta að sex þúsund tonn sem að langmestu er þorskur verði veidd á grundvelli þessa fyrirkomulags það má ætla að áhrifa þeirrar ákvörðunar muni gæta við útgáfu aflamarks á næsta fiskveiðiári þannig er að vegna þess að þetta frumvarp kemur fram á miðju fiskveiðiári er ekki hægt að taka tillit til þess þegar verið er að draga frá heildaraflamarki það aflamark sem fer til strandveiðibátanna á þessu fiskveiðiári það mun hins vegar vera gert á næsta fiskveiðiári samkvæmt frumvarpinu samkvæmt útreikningum sem nú liggja fyrir og ég hef óskað eftir í sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd þýðir þetta að strandveiðarnar munu hafa í för með sér viðbótartilfærslu frá krókaaflamarks og aflamarksskipum upp á þrjú komma fjögur prósent þegar allt er lagt saman tilfærsla vegna skel og rækjubáta byggðakvóta línuívilnunar og strandveiða er hér um að ræða tilfærslu þarna upp á átta komma sex prósent af úthlutuðum aflaheimildum í þorski nánar er þessum málum skipað í reglugerð sem ráðherra setur í kjölfar þess að ákvörðun er tekin um heildaraflamark í einstökum fisktegundum innan fiskveiðiárs sú reglugerð kveður á um hversu mikil skerðingin verður á úthlutun í einstökum tegundum til aflamarks á hverju fiskveiðiári skerðingin í aflamarki vegna þessara aðgerða tekur bara til fjögurra fisktegunda það er þorsks ýsu ufsa og steinbíts um þetta má síðan skoða sjá nánar í reglugerð um veiðar í atvinnuskyni fyrir yfirstandandi fiskveiðiár sem fylgir með sem fylgiskjal með þessu frumvarpi fylgiskjal fyrstu það er óhjákvæmilegt þegar þetta fyrirkomulag er viðhaft að það leiði til þess að kvótaskerðing skipa verði mjög mismunandi það er til dæmis ljóst að skip sem eru með hlutfallslega stóran hluta aflaheimilda sinna í þessum fjórum tilgreindu fisktegundum verða fyrir hlutfallslega mestri skerðingu en skip sem hafa á hinn bóginn einkanlega úthlutaðan kvóta í öðrum tegundum sæta minni skerðingu eða hreinlega alls engri skerðingu þetta teljum við flutningsmenn þessa frumvarps mjög óréttlátt burtséð frá skoðunum manna á þessum tilfærslum innan fiskveiðistjórnarkerfisins er eðlilegt að þær leiði ekki til þess að áhrifin komi svo ójafnt niður á einstökum útgerðum og skipum sem raun ber vitni sem fylgiskjal númer tvö í þessu frumvarpi er hægt að sjá mjög glögglega hvernig áhrifin eru eins og málin standa í dag þó er ekki farið að taka tillit til strandveiðanna þó nokkrar útgerðir verða ekki fyrir neinni skerðingu á aflamarki vegna þessa fyrirkomulags aðrar verða fyrir mjög lítilli skerðingu en þær útgerðir sem mestri skerðingu sæta verða fyrir kvótaminnkun sem nemur allt að fjóra komma átta prósent af úthlutuðum aflaheimildum meðaltalsskerðingin verður um tvö og hálft prósent það er alveg ljóst mál að með strandveiðunum verður skerðingin sérstaklega hjá

hluta sinna aflaheimilda í þorski það er miklu eðlilegra að skerðing aflaheimilda eða framlag útgerðanna í tilfærslur innan fiskveiðiársins verði á grundvelli úthlutaðra heildarþorskígilda þar með væri tryggt að allir legðu hlutfallslega jafnmikið af mörkum eða væntanlega um tvö og hálft prósent af aflaheimildum sínum eins og staðan er í dag er ég ekkert búinn að taka tillit til strandveiðanna það er eðlilegra að skerðing aflaheimilda eða framlag útgerðanna í tilfærslur innan fiskveiðiársins verði á grundvelli úthlutaðra þorskígilda eins og áður segir þess vegna þarf að umreikna aflaheimildir útgerða í þorskígildi og skerðingar yrðu gerðar hlutfallslega á grundvelli þeirra framlag frá útgerðunum yrði þó ávallt á grundvelli þeirra tegunda sem eru skertar í samræmi við lögin og reglugerð um veiðar í atvinnuskyni sem gefin er út fyrir hvert fiskveiðiár það sem hér er um að ræða er það að skerðingin yrði miðað við heildarþorskígildi manna eða skipanna og síðan yrðu þessi skip eða útgerðir að sjá til þess að þeir geti skilað inn í þessa tilfærslur jöfnunaraðgerðir aflaheimildum í þeim fjórum tegundum fisktegundum þorski ýsu ufsa og steinbít sem þarna er til útdeilingar til þessara viðfangsefna umreikningur í þorskígildi er til að gæta jafnræðis og auðvelda reikning á hlutfallslegri skerðingu hvers og eins því er auðvitað ekki að neita að alltaf þegar verið er að gera breytingar á málum eins og þessum sem geta snert mikilsverða hagsmuni komu upp ýmis álitamál sem þarf að taka afstöðu til ég skal fara héryfir það með fáeinum orðum það eru auðvitað til útgerðir sem alls ekki eiga aflaheimildir í þessum fjórum fisktegundum sem notaðar eru fyrir tilfærslurnar þó er það þannig eftir því sem ég hef skoðað að hér er ekki um að ræða ýkja mörg tilvik og í ýmsum þeim tilvikum þar sem svo háttar þó til er um að ræða skip sem starfa innan útgerða sem eru með aflaheimildir í þessum tegundum þannig ætti ekkert að vanbúnaði að vera fyrir þá að færa til aflaheimildir milli skipa innan útgerða þannig að það væri hægt að skila þessu inn í þessar jöfnunar og tilfærsluaðgerðir í frumvarpinu er hins vegar gert ráð fyrir að þeir sem ekki eru í þeirri stöðu beri að útvega sér slíkar heimildir það geta þær útgerðir gert með því að kaupa þær varanlega leigja þær innan fiskveiðiársins eða með jöfnum skiptum til dæmis með því að skipta út síld fyrir þorsk þess vegna er eðlilegt að hafa ákvæði í lögunum sem gefi þessum útgerðum umþóttunartíma til að útvega sér slíkar heimildir vert er að gæta þess að nægur tími sé veittur án þess þó að framkvæmd dragist úr hófi og þess vegna er lagt til að fiskistofa veiti tveggja mánaða frest til að flytja fullnægjandi veiðiheimildir á skipið það er mikilvægt að tryggja virkni ákvæðisins en gæta líka meðalhófs og ganga ekki lengra en nauðsyn krefst þess vegna er lagt til að verði fullnægjandi veiðiheimildir ekki útvegaðar innan tilskilins frests falli niður leyfi skipsins til veiða í atvinnuskyni tímabundið þangað til úr þessu hefur verið bætt hér er ekki verið að ganga harkalega fram hér er eingöngu verið að reyna að hafa úrræði fyrir framkvæmdavaldið til þess að fylgja því eftir að menn fari almennt að þessum lögum og menn missi veiðiréttinn tímabundið en fái hann auðvitað samstundis og þeir hafa bætt úr þessu máli annað álitaefni sem þarf líka að velta fyrir sér er það að í sumum tegundum er aflaheimildum ekki úthlutað til fiskveiðiárs heldur á almanaksári þess vegna liggur ekki fyrir í þeim tilvikum hvaða heimildir menn fá við upphaf fiskveiðiári til þess að mæta þessu er eðlilegt að okkar mati að aflaheimildir þessar fari líka inn í það að standa undir tilfærslunum sem þetta frumvarp fjallar um til þess að ná utan um þetta mál er lang eðlilegast að styðjast við úthlutaðar heimildir í þeim tegundum samkvæmt úthlutun almanaksársins á undan og þess vegna leggjum við til að sú verði framkvæmdin samkvæmt ákvæðinu þetta er tiltölulega einfalt þarna er um að ræða nokkrar tegundir sem þannig háttar til að heimildirnar eru úthlutaðar til almanaksárs en ekki fiskveiðiársins frá fyrsta september til þrítugasta og fyrsta ágúst eða lok ágúst þess vegna þarf að fara þessa leið varðandi úthlutun á þessum tilteknu tegundum og er auðvitað ekki séð að á því verði praktískir sjáanlegir annmarkar loks má nefna þriðja álitaefnið sem lýtur að því hvort eigi að taka með inn í þennan útreikning aflaheimildir utan lögsögu okkar til dæmis í barentshafi um þetta geta auðvitað væntanlega verið skiptar skoðanir þó er þess að geta að þessar heimildir eru almennt talið komnar til vegna samninga við aðrar þjóðir sem í sumum tilvikum hafa líka haft í för með sér gagnkvæmni í veiðirétti og þær geta þess vegna haft áhrif á aflaheimildir innan okkar lögsögu það mæla þess vegna sanngirnisrök með því að þær útgerðir sem þennan veiðirétt hafa á grundvelli íslensks fullveldis taki þátt í tilfærslunum innan hins íslenska fiskveiðikerfis til jafns við aðrar útgerðir þess vegna er lagt til að ákvæðið nái til þessara heimilda með öðrumorðum til allra úthlutaðra aflaheimilda þau álitaefni sem hér hafa verið gerð að umtalsefni hefur oft verið fjallað um

það tilfærslufyrirkomulag sem er í fiskveiðistjórnarlögunum og hér er gert að umræðuefni hefur að sönnu gerð umdeilt það er hins vegar til staðar og hefur meðal annars byggðalegan tilgang allir stjórnmálaflokkar hafa með einum eða öðrum hætti komið að gerð þessa lagaverks sem skapar grundvöll þess tilgangur þessa frumvarps er að skipa fyrirkomulagi þessu með sanngjarnari hætti en nú er í sjálfu sér virðulegi forseti þarf ekki að hafa mikið fleiri orð um þetta mál það er að baki því eru almenn sanngirnisrök hér er ekki verið að hrófla við þeim tilfærslum og jöfnunaraðgerðum ívilnunum eða uppbótum sem hafa verið fyrir löngu lögfest í okkar fiskveiðilöggjöf það er að vísu umdeilt mál eins og við þekkjum það er ekki verið að taka afstöðu til þess í þessu máli heldur eingöngu að reyna að tryggja að hjá útgerðum sé gætt jafnræðis þannig að allir leggi hlutfallslega jafn mikið af mörkunum til þessara aðgerða sem alþingi hefur fyrir löngu samþykkt að viðhafa að lokinni þessari umræðu legg ég til að þessu máli verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtur sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar